Preto je naše úsilie o postupné znižovanie hluku motorových vozidiel odôvodnené a výrobcovia motorových vozidiel tento trend v zásade akceptujú. S príchodom nových technológií do automobilovej výroby vozidiel s elektrickým pohonom sa však objavil nový problém. Tichá prevádzka týchto áut sa stala nebezpečnou pre nepozorných či nevidiacich ľudí.

a slabozrakých chodcov, ale aj ľudí, ktorí možno z nepozornosti vykročia na cestu bez toho, aby sa najskôr rozhliadli.